sommes allés en Afghanistan avec un but. Ce but, c'était de défaire les camps d'entraînement d'Al Qaïda, base arrière du terrorisme international, qui nous menaçaient et qui menaçaient la stabilité de la région.

Il s'agit là d'une difficulté majeure de tous les jours qu'il faut garder à l'esprit. Ceux qui vous diront le contraire, je les invite à aller voir là bas comment cela se passe.

En 2004, on pouvait, à Kaboul, se promener à pied. Aujourd'hui, Kaboul est un vaste camp retranché. Donc, ne pas tirer les conséquences d'un échec opérationnel sur le terrain et, finalement, n'appliquer que les vieilles méthodes, c'est se heurter à la répétition de ces échecs. Quelles sont les conséquences de tout cela? Je crois qu'effectivement, il faut reconnaître que nous avons démantelé Al Qaïda c'est une observation réelle et que nous devons partir. Pouvons nous partir aujourd'hui, tout de suite? Non, puisque si nous partions, ce serait assurément le chaos, et peut être le retour de ces camps contre lesquels nous luttions.

Ne pensons pas que nos critères européens sont les critères qu'il faut adapter à l'Afghanistan. Il faut accepter cela. Madame la Présidente, il est toujours plus compliqué d'achever une opération militaire que de la commencer, et pour savoir l'achever, il faut se souvenir de l'objectif initial, qui était de faire en sorte que les camps d'Al Qaïda soient démantelés.